Madame la Présidente, c'est toujours étonnant de voir que l'Amicale du Kremlin a de plus en plus de monde dans cette Assemblée, dans les gouvernements européens et sur la scène politique européenne et qu'elle nous faire croire que, finalement, c'est l'Europe qui agresse la Russie dans cette affaire. Il s'agit quand même d'un pays qui organise la guerre aux frontières de l'Union européenne et valide chaque bombardement en Syrie.

Le Président Poutine a lui même signé un papier qui dit que la menace pour la sécurité économique de la Russie, ce sont nos économies d'énergie et les technologies vertes.